þetta er þessi dagskrártillaga er eins og svona hálfgerður neyðarhemill notaður þegar alþingi er sýnd óvirðing eins og hér hefur verið rætt um hæstvirtur sjávarútvegsráðherra talaði um virðingu alþingis hér áðan mér er líka mikið í mun að hún sé höfð í heiðri en virðing alþingis er ekki virt þegar hæstvirtur forsætisráðherra neitar því í níu mánuði að gera grein fyrir stefnu ríkisstjórnarinnar og áætlun um afnám verðtryggingar eins og hann lofaði og vann kosningasigur á árið tvö þúsund og þrettán það er óvirðingin þess vegna neyðist maður til þess að styðja svona tillögu til þess að reyna að fá forsætisráðherra til að skýra stefnu ríkisstjórnarinnar ég minni líka á það að þingmenn sjálfstæðisflokksins hafa oft notað þessa